Mais, franchement, si les discours sur le climat et sur l'environnement avaient dû sauver la planète, ça se saurait. La crédibilité d'une diplomatie climatique, la crédibilité d'un leadership c'est la crédibilité de l'action climatique qui est posée. Trop souvent, la Commission européenne comme le Conseil, comme la droite de ce Parlement, à force de trop écouter les lobbies du nucléaire, du pétrole, du gaz, de l'agriculture intensive, de l'exploitation forestière et du transport ne voient pas toutes les PME, les chercheurs, les start up, les collectivités et les citoyens qui veulent faire plus en faveur du climat et qui construisent aujourd'hui le monde de demain. S'il y a un beau projet pour l'Europe, c'est de nous réconcilier avec l'avenir, avec le climat. C'est de créer les emplois. Et là, nous réconcilierons les Européens avec l'Europe et nous réconcilierons l'Europe avec le reste du monde. Alors, agissez, agissez, agissez!